Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous arrivons enfin au terme de ces longs mois de travail destiné à poser les bases du futur service d'action extérieure de l'Union européenne mais je tenais, comme l'ont fait précédemment certains de mes collègues, à remercier les rapporteurs pour la qualité de leur travail.

Ils doivent nous donner les moyens de relever un double défi parler d'une seule voix sur la scène internationale, mais aussi garantir la cohérence de l'ensemble des politiques extérieures de l'Union. À ce titre, la politique commerciale n'entre pas dans le champ de compétence de la haute représentante, mais en tant qu'ancienne commissaire au commerce, je ne doute pas qu'elle saura créer ce dialogue nécessaire pour que la politique commerciale respecte bien, comme le prévoit le traité, les objectifs de l'action extérieure de l'Union, notamment le développement durable, l'élimination de la pauvreté et la protection des droits de l'homme.